Herr Präsident! In der Tat hängen die Menschenrechtsverletzungen in Russland, die systematischen Charakter haben, und der Einmarsch in der Ukraine zusammen. Als bayerischer Altösterreicher bin ich kein Anhänger Bismarcks.

Und die Niederknüppelung der eigenen Opposition hängt auch damit zusammen, dass es in der Ukraine ein freies Russentum gibt, das beginnt, sich europäisch, sich demokratisch zu orientieren. Vor dieser Anziehungskraft fürchten sich auch jene Kräfte, die jetzt in der Ostukraine im Auftrag des Kreml systematisch Chaos stiften. Deshalb unterstützen wir die Freiheit der Ukrainer und der Russen.